Niedawne wydarzenia w Halle znowu nami wstrząsnęły, jest to bowiem kolejne przestępstwo motywowane nienawiścią, które boleśnie naznacza nasze społeczeństwo. Z pewnością nie jest tajemnicą, że kwestie związana z mową nienawiści stanowią motywację mojego zaangażowania politycznego i społecznego.

Chodzi o demokrację i o postawienie granicy między wolnością słowa a mową nienawiści. Jako ustawodawcy musimy wyznaczyć sobie ambitne cele w zakresie zwalczania mowy nienawiści online i offline, jak również przekrojowego spojrzenia na to zjawisko, uwzględniającego jego nieuchronne konsekwencje dla społeczeństwa. Podkreślam w tym kontekście z całą mocą, emanującą również z moich osobistych doświadczeń, że odpowiedzialność spoczywa na nas wszystkich. Przerzucanie winy z jednych na drugich nie jest dobre. Każdy musi zacząć od siebie i wszyscy mamy taką samą winę. I podkreślam możemy stawiać mury, możemy zrzucać winę na policję, możemy stawiać płoty przed kościołami, przed meczetami, ale najważniejsza jest edukacja, edukacja i edukacja.